Merci, aussi, d'abord à Marianne Thyssen et à Sven Giegold, de l'appréciation qu'ils ont portée sur notre coopération et le travail que la Commission a fait, rapidement et sérieusement, en effet, pendant tout l'été de l'année dernière, pour mettre sur votre table, comme un paquet collectif c'était un engagement que nous avions pris de traiter ces deux sujets ensemble et sur celle des ministres, cette pièce importante, majeure pour l'Europe, de la supervision intégrée, comme, d'ailleurs, je le dis en passant, une autre pièce majeure.

Ce paquet législatif, Mesdames et Messieurs les députés, est, nous le savons tous, la première étape de ce qu'on appelle l'union bancaire. Cette union bancaire a pour objectif de restaurer la confiance dans les banques et d'assurer la solidité et la fiabilité du secteur bancaire. Elle doit, par ailleurs, contribuer à renforcer le marché intérieur qui a été Sven Giegold l'a dit à juste titre mis à mal, par la crise financière et, enfin, à garantir la stabilité financière, qui est une des conditions pour que redémarrent la confiance et la croissance. Avec la création du mécanisme unique de supervision, nous assurons une surveillance commune, impartiale et européenne des banques. Ainsi, les banques transnationales, qui auront des problèmes, ne pourront plus être gérées au seul niveau d'un État Membre et de son superviseur, sans une approche globale et sans coordination. Je suis convaincu, Mesdames et Messieurs les députés, que si nous avions eu ce mécanisme unique de supervision plus tôt, nous aurions pu prévenir les problèmes auxquels nous avons été confrontés, ces dernières années, dans beaucoup de banques, dans la quasi totalité des crises bancaires du marché unique. Les superviseurs nationaux continueront, évidemment, à jouer le rôle qui est important dans le cadre d'une répartition claire du travail avec la Banque centrale européenne, mais leur activité s'inscrira, désormais, dans le cadre du mécanisme unique de supervision et sera placée sous l'égide de la Banque centrale européenne, qui aura la responsabilité d'assurer le bon fonctionnement de ce mécanisme, comme l'a rappelé Marianne Thyssen. Bien que le mécanisme unique de supervision soit initialement limité à la zone euro, nous nous sommes attachés, comme beaucoup d'entre vous l'ont souhaité, à ce que l'intégrité du marché unique soit pleinement préservée, grâce au rôle consacré de l'Autorité européenne des banques. J'en viens maintenant à un sujet de questions et, parfois, de préoccupations. Les règles spécifiques sur la gouvernance de la Banque centrale européenne assureront une séparation stricte entre les tâches de supervision et les fonctions liées à la politique monétaire. Je sais que certains d'entre vous auraient voulu qu'on aille plus loin, mais si nous regardons attentivement le règlement que nous avons sur la table aujourd'hui, je pense que, dans la pratique, la supervision et la politique monétaire seront effectivement complètement séparées. Je voudrais remercier, à ce stade, les présidences du Conseil de l'Union européenne, notamment la présidence chypriote et, chère Linda, la présidence irlandaise, qui a été très proactive sur ce dossier et puis, naturellement, je tiens à remercier votre Assemblée, qui a fait preuve d'un esprit, une fois de plus, très européen, d'une grande rapidité dans ses travaux, d'un sens des responsabilités et d'une très grande efficacité. Je voudrais,

à cette discussion constructive. Cette contribution du Parlement a été fondamentale sous deux aspects, en particulier, que vous avez rappelés le premier, la responsabilité démocratique de la Banque centrale européenne les standards de contrôle que votre Parlement a obtenus sont parmi les plus élevés dans l'Union européenne, à juste titre, car la Banque centrale européenne aura des pouvoirs de supervision très importants. Je souhaite vivement que les arrangements spécifiques, qui doivent être négociés dans cet accord interinstitutionnel avec la Banque centrale européenne, permettent une mise en œuvre effective de ce contrôle démocratique. Il s'agit bien, comme vous l'avez dit tous les deux, Sven Giegold et Marianne Thyssen, d'une question de démocratie et je souhaite, aussi, que ces arrangements soient agréés dans cet esprit là, le plus rapidement possible, pour que la supervision soit effective, de manière opérationnelle, dans un délai rapide, au début de l'année

Je souhaite vivement mais c'est, bien sûr, à vous d'en décider que le Parlement accueille favorablement ces textes et soit en mesure de les approuver définitivement le plus rapidement possible.

2014. Il y a naturellement lieu de souligner que cette mise en œuvre opérationnelle ne sera effective, selon les textes que nous avons sous les yeux, qu'un an après la publication au Journal officiel.

d'un redémarrage de la croissance. Cela permettra, également, de commencer rapidement à travailler sur la mise en place d'un mécanisme unique de résolution, qui est une autre grande partie de l'Union bancaire et que j'entends, au nom de la Commission, proposer dans les toutes prochaines semaines, au Conseil des ministres et au Parlement européen.